Daneben gibt es aber auch noch andere Vorschläge, eine Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen gegen den Missbrauch von Patentboxen Quellensteuerregime, Verrechnungspreise, aber auch im Rahmen der externen Strategie die Erstellung von schwarzen Listen und die Erstellung von zentralen Listen für wirtschaftlich Berechtigte von Briefkastenfirmen. Eine Reihe dieser Punkte wurde vom Rat bereits akzeptiert, und auch Kommissar Moscovici hat uns heute gesagt, dass es bereits im nächsten Jahr die ersten schwarzen Listen geben wird. Jährlich verlieren die Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwa 70 Mrd.